Herr Präsident! Herzlichen Dank an Frau Stevens für diese starke Leistung auch im Interesse des Europäischen Parlaments und an Sie, Frau Kommissarin, für die Implementierung der VN Konvention. Es ist ein wichtiger Schritt im sozialen Europa.

Wir haben leider gestern erfahren, dass es hier große Probleme gibt.

starke Signal für das soziale Europa realisieren können.